Cu toții am crezut că după alegerea noului președinte egiptean situația politică se va stabiliza. Însă, din păcate, în ultimele două săptămâni lucrurile au degenerat.

Am susținut puternic toate mișcările Primăverii Arabe, inclusiv pe cea din Egipt, dar consider că un regim autoritar nu trebuie înlocuit cu un altul. De aceea, cred că este nevoie ca președintele Egiptului să renunțe la decretul prin care își extinde prerogativele, iar cetățenii egipteni să renunțe la protestele violente.